Az Európai Unió tagállamaiban rendkívül eltérőek az alapvető élelmiszerekre kirótt általános forgalmi adók.

A magyar szocialisták a hozzánk hasonló fejlettségű Lengyelország példája alapján azt javasolják, hogy 5 ra csökkenjen Magyarországon is az élelmiszerek ÁFÁ ja. A magas élelmiszeradó nem csak a rászorulóknak komoly teher, de a feketekereskedelem melegágya is, és a magyar élelmiszer gazdaság egészséges fejlődésének komoly gátja. Az Orbán kormány végre a magyar emberek pártjára állhatna azzal, hogy nem nehezíti tovább napi megélhetésüket. Az adócsökkentéssel ott segíthetnénk, ahol arra a legnagyobb szükség van, a négymillió magyar szűkösen élőnek, a szegény embereknek.